Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Spoštovani minister za kulturo! Kot veste, slab mesec nazaj je mreža asociacija z več kot tridesetimi sopodpisniki krovnih organizacij in nosilnih akterjev na področju kulture opomnila Vlado Republike Slovenije na nespoštovanje zavez, ki so bile pri kulturni politiki dane in zapisane v, koalicijskem sporazumu, zlasti glede podpore NVO-jem in samozaposlenim v kulturi. Temu javnemu pismu umetniških ustvarjalcev in kulturnih delavcev je sledilo še pismo sindikata za kulturo Glosa in zdaj smo dobili tudi javno pismo, ki ga je na predsednika vlade naslovil kolegij direktorjev slovenskih gledališč, ki združuje enajst javnih zavodov, ki jih na tem mestu tukaj ne bom naštevala. Skratka, v javnem pismu Vladi Republike Slovenije kolegij opozoril, da se razmere v javnih zavodih kljub odpravi varčevalnih ukrepov niso nič izboljšale, kot je mogoče to videti na prvi pogled, glede na to, da so se plače nekoliko dvignile v javnem sektorju. Sredstva v proračunu Ministrstva za kulturo se niso povečala v zadostni meri, posledica česar je dodatno zmanjšanje programskih sredstev za gledališče, gledališke javne zavode. Programska sredstva pa so tista, ki so namenjena ustvarjanju novih predstav, gostovanjem in pripravi festivalov. Pri tem je potrebno opozoriti, da pomemben delež uspeha javnih zavodov nosijo ravno ustvarjalne ekipe, ki so sestavljene iz režiserjev, scenografov, skladateljev, koreografov, gostujočih glasbenikov, igralcev in ti vsi večinoma delujejo kot samozaposleni v kulturi in z znižanjem programskih sredstev se torej znižuje posredno tudi vir, ki podpira precejšen del samozaposlenih v kulturi, ne, in prav njim je zaveza, ta zaveza iz koalicijskega sporazuma najbolj namenjena. Treba je poudariti, da gledališča v času krize niso zmanjševala niti produkcije, se pravi, števila predstav niti ni trpela kvaliteta uprizoritev, obisk gledališč pa je v zadnjih letih celo v porastu. Gledališki zavodi so izkoristili vse svoje dodatne potenciale in zdaj nimajo več nobenega manevrskega prostora. Prejšnje vlade in ministri so sicer prisegali, da so varčevalni ukrepi zgolj začasne narave, ampak očitno je postalo to stalnica in zato vas sprašujem, kdaj bo uresničena obljuba, ki so jo dali ministri pred vami, glede na to, da je kriza menda že mimo. Hvala.